todos los que nos hemos aproximado y nos aproximamos a esta cuestión coincidiremos en que estamos ante una herramienta, un avance tecnológico y de carácter también democratizador que, de alguna forma, supone una grandísima oportunidad. La impresión 3D desde luego que tiene muchas diferentes aproximaciones, pero es evidente que puede ayudarnos, incluso desde el punto de vista del ahorro de materiales, desde el punto de vista de una menor contaminación. Estamos hablando de que la producción, la posibilidad de producir cada vez con, además, herramientas y máquinas más grandes y con mayor capacidad en el lugar donde se quiera establecer la actividad evita transportes, por ejemplo, también. Una democratización, al final, como decía, del acceso a determinadas cosas. Pero es verdad también, por otra parte, que plantea también un reto importante con respecto a un montón de cosas. La seguridad es una de ellas. Antes se ha hecho referencia a lo que tiene que ver con la posibilidad de, sin ir más lejos, construir armas. Y hemos tenido algún ejemplo durante estos últimos meses y estos últimos años de la dificultad que existe todavía de control de determinadas cosas, determinados planos, determinadas formas de construir que se pueden incluso descargar de la misma web, de lo que se llama el deep internet, de la web profunda. Y también, desde luego, plantea otra serie de retos que, legalmente, todavía no están bien solucionados. Y a mí me gustaría aprovechar esta ocasión para pedirle a la Comisión que lo tenga en cuenta desde el punto de vista del propio respeto a la propiedad intelectual. Y existen también un montón de ejemplos de cómo, de alguna forma, existe poco control con respecto a la utilización de la producción intelectual de personas o de colectivos que, de alguna manera, han estado trabajando en producciones ―como digo― de carácter intelectual.

Es más, las excepciones que se están planteando son demasiado vagas y demasiado amplias.

En fin, y termino con esto.

Yo le animo a la Comisión, sobre todo, a ir rellenando algunas lagunas legales y también, de alguna manera, a coordinar y armonizar alguna legislación que ya existe.